Vážený pane komisaři, vřele podporuji všechny kroky vysoké představitelky, které pomohou Egyptu bez dalšího krveprolití dospět k demokracii a prosperitě. To ale neznamená zavřít oči před narůstajícím násilím, které radikální muslimové páchají nyní na Koptech. Jsem v kontaktu s Evropany i Čechy, kteří Koptům pomáhají, ale i oni doslova riskují své životy. Evropská unie musí nahlas žádat egyptskou armádu, aby exemplárně potrestala pronásledovatele křesťanů. Současně by Evropská unie měla aktivně pomoci ohroženým Koptům dostat se dočasně do bezpečné země.